Rovnako som presvedčený, že všetci rešpektujeme práva kanadskej administratívy na to, aby si sama určovala podmienky pre vstup osôb z iných krajín, ktoré prichádzajú na jej územie. Na druhej strane si treba uvedomiť, že dohoda o hospodárskej a obchodnej spolupráci, ktorá má upraviť spoluprácu Kanady s Úniou, sa bude vzťahovať aj na Českú republiku, Rumunsko, Bulharsko a ktorákoľvek z týchto krajín bude môcť namietať proti uzavretiu dohody, pokiaľ sa bude cítiť diskriminovaná prístupom Kanady k jej občanom. Preto chcem veriť, že pripravovaná reforma azylového práva Kanady odstráni obavy Kanaďanov zo zneužívania ich sociálneho systému občanmi niektorých európskych krajín a otvorí cestu pre bezvízový styk všetkých občanov Európskej únie s Kanadou.